Endlich gibt es die schon lange erwartete gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, die Teil eines Legislativpakets ist, das die Rechte der Opfer stärkt. Es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Denn Opfer von Stalking und geschlechtsspezifischer Gewalt können sich in der Europäischen Union nun relativ frei und sicher bewegen. Sie sind in ihrer Freiheit, ihrem Recht und ihrer Sicherheit gestärkter. Das heißt für die Betroffenen Sie erfahren in einem anderen EU Staat den exakt gleichen Schutz, den sie zuvor erfahren haben außer in Dänemark, das sich aufgrund von Protokoll 22 daran nicht beteiligt, wogegen Großbritannien und Irland sich an diesen Schutzmaßnahmen beteiligen, was ich persönlich sehr begrüße. Abschließend möchte ich noch hervorheben, dass es jetzt dringend notwendig ist, den Betroffenen unmittelbar und unbürokratisch zu helfen. Ebenso wichtig ist es, einheitliche Informations und Sensibilisierungskampagnen unmittelbar und in allen Staaten einzuführen.